Cela signifie que le régime du passeport n'existe plus et que nous rentrons dans celui de l'équivalence, dans lequel la question de la proportionnalité, bien sûr, devra être intégrée, mais l'équivalence rappelons le est une décision unilatérale de l'Union européenne.

La question du règlement des différends et de la prise en compte des questions fiscales sont des éléments nouveaux que nous testerons, d'une certaine manière, malheureusement, dans cet accord avec le Royaume Uni. Un dernier mot pour dire que nous devons intégrer pleinement, dans cette négociation, l'effet sur les pays tiers, car ceux ci voudraient parfois continuer à entretenir une relation avec l'Union européenne comme

Or, il aura un impact dont nous devons tenir compte.